Het is bijna zomer en het is bijna acht jaar nadat de grote financiële crisis in Europa toesloeg.

Zes lichtingen schoolverlaters kwamen op de arbeidsmarkt zonder al te beste vooruitzichten.

Het Europees Parlement heeft zich ingezet voor een nieuw perspectief voor de jongeren uit de meest getroffen regio's.

Programma's om jongeren naar de arbeidsmarkt te begeleiden hoeven niet langer te wachten tot regeringen in hun land de medefinanciering rond hebben.